De EU wil eigen inkomsten lees belastingen. Voor het geval u het heeft gemist er is een crisis gaande die onze burgers zwaar treft. Laat dus glashelder zijn de PPV is tegen eigen EU middelen en eist, met andere lidstaten, een drastische verlaging van de EU meerjarenbegroting met ten minste 100 miljard. Wie verder nadenkt, komt tot de conclusie dat de democratie niet híer gewaarborgd wordt, maar thuis in de lidstaten, waar dat hoort. Gelukkig heeft elk van de lidstaten veto bij het al dan niet goedkeuren van de meerjarenbegroting. Als het aan christen democraten, socialisten en liberalen ligt, dan slaapt iedereen lekker verder, terwijl het belang van de Nederlandse soevereiniteit wordt verkwanseld. Wij geloven echter nog wél in de natiestaat, die bepaalt of en hoeveel geld er wordt uitgegeven buiten de nationale grenzen.